Het is een groot verlies, allereerst voor de toekomst van zijn Syrië, maar evengoed voor ons hier in Europa, want pater Van der Lugt was een onafhankelijke kritische geest, waarvan je veel kon leren, zijn scherpe analyses.